Wir haben als sozialdemokratische Fraktion den gleichen Antrag einzubringen.

Italien ist wie jedes andere Land des Mittelmeerraums sicher überfordert, das jetzige Problem allein zu bewältigen. Und sicher wird Italien nicht das einzige Land sein, das mit dem massenhaften Flüchtlingsstrom konfrontiert sein wird. Wir können davon ausgehen, dass auch Malta, Griechenland und Spanien in absehbarer Zeit mit dem Problem konfrontiert sein werden. Deshalb wäre es unsere Bitte, dass wir den Titel der Aussprache sehr präzise fassen, und zwar ein der Kommission über sofortige Maßnahmen der Europäischen Union zur Unterstützung von Italien und anderen Ländern der EU, die betroffen sind, bei der Bewältigung des Flüchtlingszustroms.